Monsieur le Président, la province du Xinjiang, dans laquelle je m'étais rendu il y a une vingtaine d'années, est depuis très longtemps le théâtre d'un mouvement séparatiste armé, qui a perpétré de nombreux attentats et qui est alimenté par un islamisme militant. Dans ces conditions, quel État ne surveillerait pas

Deux millions, ou un million, comme je l'ai entendu ici, c'est la population ou la moitié de la population de Paris. Pourtant, c'est de là que provient le mythe des détentions arbitraires massives. C'est une fausse nouvelle que vous devriez combattre au lieu de la valider par votre résolution.